Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Der Einspruch der Sozialdemokraten und der Grünen ist reine Panikmache, er ist ignorant und er ist verantwortungslos.

Phosphate sind bei vielen Lebensmitteln zugelassen, aber sie sind auch in vielen Lebensmitteln natürlich enthalten. Würde das wirklich so stark die Gesundheit gefährden, wären wir alle längst todkrank. Und warum, liebe Sozialdemokraten, hatten Sie eigentlich 2014 mit Phosphat im Kassler überhaupt kein Problem?

Ein Döner enthält gerade mal 134 Milligramm Phosphate.

Und übrigens Die EFSA der Kommissar sagte es prüft alle Lebensmittelzusatzstoffe, nicht nur Phosphat, weil es unter Umständen so gefährlich sein kann

Ignorant ist die Behauptung, Döner brauche kein Phosphat. Im Gegenteil Ohne Phosphat kein Döner, sondern ein zusammengesackter Fleischhaufen, außen verbrannt, innen noch roh, ein Hygienerisiko.

Der Kommissar hat es gerade erklärt.

Sämtliche Argumente des Entschließungsantrags sind also falsch, und trotzdem halten Sie daran fest? Ohne Grund gefährden Sie zigtausend Arbeitsplätze das ist verantwortungslos. Es geht hier doch wirklich nur um eine technische Klarstellung, dass Phosphat im rohen Dönerspieß genauso erlaubt ist wie im fertig gegrillten. Ohne diese Klarstellung wird Phosphat im Döner verboten. Und genau das planen ja dann auch einige Mitgliedstaaten für diesen Fall. Sie werden kein Auge mehr zudrücken. Aber genau das fordert ja auch Ihr Entschließungsantrag Sie wollen das Ende des Döner Kebabs in der EU. Wir wollen das nicht zulassen, das dürfen wir unseren Bürgern und Bürgerinnen nicht antun.